A nejedná se o první a ojedinělý případ, kdy došlo k potlačování práv této menšiny.

Únosy a vraždy civilistů jsou vážná porušení mezinárodního humanitárního práva, které jsou povinny dodržovat všechny bojující strany.

Já a moje frakce jednoznačně odsuzujeme útoky Tálibánu, Al Káidy, Islámského státu a dalších teroristických organizací proti afghánským civilistům, bezpečnostním složkám a demokratickým institucím a celé občanské společnosti.